Inštitut varuha človekovih pravic je zelo pomemben za državljane, saj se ljudje pri svojih težavah pogosto obračajo na varuha ali varuhinjo, o številu pritožb državljanov govori tudi vsakoletno obsežno poročilo, ki ga pripravi varuh človekovih pravic. Kandidat za varuha, gospod Peter Svetina je v svojem življenju že dokazal, da ima posluh za sočloveka v stiski. Pri svojem delu je tudi spoznal, da državni birokratski aparat ni vedno najbolj učinkovit ali pa je zakonodaja sama preveč nedorečena in tudi zaradi tega prihaja do težav. Gospod Peter Svetina pravi, da je njegovo glavno načelo pravičnost za vse. Zato se bo še naprej boril za bolj pravično družbo in za ljudi, ki so jim kršene osnovne človekove pravice. Ne glede na to, ali bo izvoljen ali ne. Res ima veliko praktičnih in osebnih izkušenj pri delu z ranljivimi skupinami ljudi, zato pozna njihove potrebe in tudi težave, pravi tudi, da bo aktivno sodeloval pri sistemskem izboljšanju zakonodaje. V Novi Sloveniji menimo, da je primeren kandidat za varuha človekovih pravic, ker ima čut za pravičnost in socialni čut, ima tudi praktične in osebne izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami ljudi, pozna pa tudi zakonodajo in njene šibke točke. Od varuha pričakujemo, da bo redno opozarjal na nepravilnosti pri delovanju državnih organov in da bo tudi bdel nad njihovo odzivnostjo. Pričakujemo, da bo pozoren ob morebitnih kršitvah svobode govora, vesti in tudi veroizpovedi. Poslanci Nove Slovenije, krščanski demokrati, bomo Petra Svetino podprli za varuha človekovih pravic in mu želimo tudi uspešno delo. Hvala, gospa.